hæstvirtur forseti ég mæli fyrir nefndaráliti allsherjarnefndar um frumvarp til laga um fjármál stjórnmálaflokka og frambjóðenda og um upplýsingaskyldu þeirra frumvarpið er á þingskjali fimm hundruð þrjátíu og sex en álit allsherjarnefndar á þingskjali sex hundruð fimmtíu og fjögur nefndin hefur fjallað um málið og fengið á sinn fund sigurð eyþórsson skúla helgason guðlaug þór þórðarson kristínu halldórsdóttur og eyjólf ármannsson frá nefnd fulltrúa þingflokka árna pál árnason starfsmann nefndarinnar sigurð þórðarson ríkisendurskoðanda sigurð óla kolbeinsson frá sambandi íslenskra sveitarfélaga svan kristjánsson prófessor í stjórnmálafræði gylfa magnússon dósent í viðskiptafræði þá kom einnig fyrir nefndina að eigin ósk teitur einarsson og þórlindur kjartansson frá sambandi ungra sjálfstæðismanna umsagnir bárust um málið frá sambandi íslenskra sveitarfélaga og sambandi ungra sjálfstæðismanna eins og háttvirtum þingmönnum er kunnugt fjallar frumvarp þetta um lagalega umgerð stjórnmálastarfsemi á íslandi og er undirbúið af hálfu nefndar allra þingflokka sem skipuð var af þáverandi forsætisráðherra halldóri ásgrímssyni árið tvö þúsund og fimm ég sé í sjálfu sér ekki ástæðu til að rekja efni frumvarpsins sérstaklega enda hefur það verið gert við fyrstu umræðu málsins og í ágætri framsöguræðu hæstvirtur forsætisráðherra ég vil taka það fram að allsherjarnefnd leggur það til að málið verði samþykkt með fjórum breytingum sem varða þrjú atriði í fyrsta lagi er lagt til að framboð sem fái fimm prósenta fylgi í kosningum eigi rétt á styrk frá sveitarfélögum þetta varðar sveitarstjórnarkosningar en í frumvarpinu var gert ráð fyrir að þetta hlutfall væri tvö og hálft prósent þannig að nefndin leggur til að þetta hlutfall hækki úr tveimur og hálft prósent og verði fimm prósent þá er sömuleiðis lagt til að orðin og skal hún í eðlilegu hlutfalli við starf sveitarfélagsins í lokamálslið fimmtu grein falli á brott næsta atriði sem nefndin leggur til og er kannski það veigamesta er að lagt er til

í sjöttu greinar frumvarpsins verði fellt niður ástæða þessa er fyrst og fremst sú að nefndin var á því að það þyrfti að skoða þessi mál frekar að því er varðandi frambjóðendur til embættis forseta og nefndin beinir því eindregið til forsætisráðherra að hafa forgöngu um tillögugerð hvað þetta varðar og þær tillögur hafi sömu meginreglur og gilda um aðra frambjóðendur í persónukjöri í samræmi við þetta verði breyting á c lið annarrar greinar frumvarpsins loks er það síðasta atriðið sem allsherjarnefnd leggur til að verði breytt og það snýr að framlögum frá einstaklingum nefndin leggur til að það verði bundið við lögráða einstaklinga breytingartillögu frá allsherjarnefnd er að finna á þingskjali sex hundruð fimmtíu og fimm undir álit allsherjarnefndar skrifa auk mín háttvirtir þingmenn ágúst ólafur ágústsson björgvin g sigurðsson með fyrirvara birgir ármannsson með fyrirvara ásta möller kjartan ólafsson með fyrirvara og magnús þór hafsteinsson